Încep și eu prin a exprima importanța acestui raport și a Adunării Parlamentare Paritare ACP UE, care a reușit să se impună ca un instrument indispensabil în cooperarea nord sud. Îmi pare rău că, în 2010 la Kinshasa, reprezentanții Consiliului au lipsit, dar sper că Serviciul European de Acțiune Externă va reuși în perioada următoare să consolideze colaborarea cu această entitate parlamentară influentă și foarte utilă, după cum o demonstrează misiunile de monitorizare a alegerilor și negocierile de încheiere a acordurilor de parteneriat economic. Susțin criticile formulate în raport referitoare la absența de pe ordinea de zi a reuniunii de la Kinshasa a multiplicării actelor de violență sexuală în masă și a impunității generalizate pe continentul african, în special în Republica Democratică Congo.

De aceea, solicit, în acest context, realizarea unor progrese în sensul includerii permanente a liderilor femei, a organizațiilor locale pentru drepturile femeilor și a grupărilor aparținând societății civile în toate aceste procese decizionale și la toate nivelurile. De asemenea, toate aceste reglementări privind participarea femeilor, a tinerelor mame și a copiilor trebuie să se regăsească în cadrul documentelor de strategie națională și regională. În aceeași măsură, o mai strânsă colaborare UE ACP la nivel parlamentar este indispensabilă procesului de consolidare democratică din țările din Africa, Pacific și Caraibe și, implicit, a asumării de către parlamentele acestora a unui rol mai activ în apărarea drepturilor omului. Subliniez, de asemenea, importanța misiunilor de informare, precum și a interacțiunii dintre parlamentarii europeni și cei din sud, care au favorizat transparența proceselor și au condus în prezent la o mai bună evaluare a situației de pe teren.